Wir gedenken heute des christlichen Märtyrers für Frieden und Menschenrechte, Pater van der Lugt, aber auch der unzähligen Opfer aller Religionen und Konfessionen, die dieses mörderische Ringen in Syrien bis jetzt gekostet hat.

Zwischen diese Mühlsteine drohen die verschiedenen Minderheiten des Vielvölkerstaates Syriens zu geraten, nicht zuletzt die verschiedenen christlichen Minderheiten. Hier müssen wir uns als Europäer einsetzen, den Dialog zu moderieren, zu unterscheiden zwischen den Teilen der Opposition, denen es wirklich um Freiheit geht, und denen, die die Freiheit missbrauchen wollen, um eine neue Tyrannei zu errichten. Wir müssen aber auch mit denen im Regime reden, die womöglich zu einem friedlichen Übergang in der Lage und bereit sind. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei der Kollegin De Keyser für die gute Zusammenarbeit in Sachen Menschenrechte und Syrien bedanken, die auch in dieser Entschließung zum Ausdruck kommt.